og fyrirhugaðar eru í stjórnarráðinu síðari hluta árs tvö þúsund og tíu voru gerðar breytingar á skipan ráðherra og ráðuneyta innan stjórnarráðsins ráðherrum var þá fækkað um tvo og gefin fyrirheit um frekari sameiningu ráðuneyta í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna þessar breytingar sem hér er ráðist í ættu því ekki að koma neinum á óvart en þær eru síðasti stóri áfanginn í þessari umfangsmestu skipulagsbreytingu í sögu stjórnarráðsins breytingarnar sem nú er unnið að er stefnt nýs atvinnuvegaráðuneytis sem lengi hefur verið í bígerð uppistaðan í því verða verkefni sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytis og iðnaðarráðuneytis samhliða er gert ráð fyrir umhverfis og auðlindaráðuneytis á vettvangi sérstakrar ráðherranefndar sem nú hefur verið skipuð er unnið að þessu mikilvæga verkefni með þessum breytingum verða til öflugar stjórnsýslueiningar sem annars vegar sinna atvinnumálum og hins vegar auðlindamálum unnið hefur verið að undirbúningi þessara breytinga undanfarna mánuði og eru margir kostir því fylgjandi að ráðast í þær það er til dæmis talið skynsamlegt að skipan ráðuneyta sé óháð atvinnugreinum og eitt og sama ráðuneyti þjóni öllum atvinnugreinum en ekki bara sumum eins og eru í dag stórar greinar eins og verslun og þjónusta og ferðaþjónusta hafa meðal annars kvartað undan misvægi í skipan ráðuneyta að þessu leyti þessi breyting mun því efla og styrkja þjónustu stjórnvalda við atvinnulífið sé litið til auðlindamála er fyrirkomulag auðlindamála í dag breytilegt eftir flokkum auðlinda og takmarkað samræmi í verkaskiptum milli ráðuneyta á sviði auðlindamála sem akkur væri í að bæta jafnframt mun á vettvangi ráðherranefndarinnar og sérfræðinga hennar lagt faglegt mat á kosti og galla þess að gera breytinga á efnahags og viðskiptaráðuneytinu en nokkur greining hefur þegar farið fram í þessum efnum þegar ráðherranefndin hefur lokið störfum sínum mun ég leggja fyrir þingið þingsályktunartillögu um þær breytingar sem lagðar verða til á skipan ráðuneyta allt í samræmi við nýsamþykkt lög um stjórnarráð íslands með þessari breytingu hefur því yfirlýsta markmiði ríkisstjórnarflokkanna verið náð að fækka ráðherrum úr tólf í níu og þegar fyrirhuguðu fæðingarorlofi iðnaðarráðherra lýkur eru áform um að ganga skrefinu lengra og að ráðherra fækki í átta þá mun ráðherrum hafa fækkað um fjóra eða um einn þriðja með tilheyrandi sparnað og sveigjanleika og auknu hagræði fyrir

ráðuneyta til framtíðar er ótvírætt eins og reynslan við stofnun velferðarráðuneytis og innanríkisráðuneytis sýnir glöggt þótt ekki sé langt um liðið við þá sameiningu fækkaði ráðuneytisstjórum í stjórnarráði íslands um tvö og skrifstofustjórum um þrettán þá hefur heildarstarfsmannafjöldi lækkað sem og fjárhagsrammi sameinaðra ráðuneyta sem eru nú tugmilljónum krónum lægri á fjárlögum tvö þúsund og tólf en á árinu tvö þúsund og tíu

þá er það sérstakt ánægjuefni að með breytingunum á ríkisstjórninni urðu þau sögulegu tímamót í jafnréttismálum að í fyrsta sinn í sögunni eru fleiri konur í ríkisstjórn á íslandi en karlar fimm konur en fjórir karlar í fyrsta skipti í sögunni gegnir kona embætti fjármálaráðherra mér skilst að hvergi á vesturlöndum sé staða kvenna við ríkisstjórnarborðið eins góð og á íslandi eftir þessa breytingu hæstvirtur forseti ofangreindar stjórnkerfisbreytingar er enn eitt dæmið um hvernig ríkisstjórnin nær metnaðarfullum markmiðum sínum einu af öðru þrátt fyrir erfiðar aðstæður og sífelldan sönglanda um aðgerðarleysi og yfirvofandi endalok ríkisstjórnarsamstarfsins þrátt fyrir að víða sé enn við erfiðleika að glíma ekki síst hjá láglaunafólki og þeim sem eru skuldsettastir er flestum sem betur fer að verða ljós sá góði árangur sem náðst hefur í efnahagsmálum enda eykst nú bjartsýni í þjóðfélaginu jafnt og þétt staðreyndin er sú að á undraskömmum tíma hefur einu umfangsmesta efnahagshruni sögunnar verið snúið þannig að nú vex hagur íslensku þjóðarinnar hraðar en flestra annarra þjóða böndum hefur verið komið á ríkisfjármálin störfum er tekið að fjölga umtalsvert og lífskjörin batna ekki síst hjá þeim sem lökust höfðu kjörin fyrir jöfnuður hefur því aukist í samfélaginu ólíkt því sem víðast hvar gerist þegar kreppt er að síðustu tölur hagstofunnar sýna að á fyrstu níu mánuðum þessa árs var landsframleiðsla þrjú komma sjö prósentum meiri en á sama tíma í fyrra og á milli ársfjórðunga óx hún um fjóra komma átta prósent til samanburðar er hagvöxtur þeirra þrjátíu og tveggja ríkja sem aðild eiga að o e c d fyrstu níu mánuði ársins um tvö prósent að meðaltali samkvæmt nýjustu tölum seðlabankans var fjölgun ársverka um fimm þúsund á liðnu tólf mánaða tímabili kaupmáttur lægstu launa hefur hækkað á síðastliðnum tólf mánuðum um átta til níu prósent að teknu tilliti til inngrieðslna og almennur kaupmáttur um þrjú og hálft prósent í samræmi við fyrirheit ríkisstjórnarinnar munu bætur almannatrygginga og atvinnuleysisbætur hækka um tæplega tólf prósent á innan við ári auk þess sem þrettán hundruð milljóna króna jólauppbót hefur verið greidd til atvinnulausra í tvö ár nokkuð sem sjálfstæðismenn fögnuðu ávallt áður í ríkisstjórnartíð sinni á tímum góðæris þá hefur skattkerfinu verið breytt með þeim hætti að árið tvö þúsund og tíu greiddu áttatíu þúsund manns lægra hlutfall af tekjum sínum í skatt en á árinu tvö þúsund og átta og ríkið tekur nú til sín lægra hlutfall þjóðartekna fyrir hrun þannig að meira verður eftir hjá fyrirtækjum og einstaklingum þá er það sérstaklega ánægjulegt að staðfest er í gögnum seðlabankans að skuldir heimilanna hafa lækkað að raungildi um tíu prósent og talsvert hefur dregið úr vanskilum heimilanna á liðnu ári hefur fasteignaverð síðan hækkað um tæp tíu prósent og eignastaðan þannig batnað

við um tvö hundruð milljarða króna lækkun á skuldum heimila þetta eru umtalsvert hærri fjárhæðir en reiknað var með í upphafi og umtalsvert hærri fjárhæðir en gert var ráð fyrir þegar lánin voru færð yfir í sína nýju banka munar þar tugum milljarða sem sjálfsagt og eðlilegt er að fjármálastofnanirnar beri þá má minna á að greiðslubyrði fasteignalána hefur lækkað umtalsvert með því að vaxtabætur hafa verið meira en tvöfaldaður á skömmum tíma en þriðjungur vaxtakostnaður heimila er nú greiddur úr ríkissjóði hæstvirtur forseti þó mesta efnahagsháskanum hafi nú verið bægt frá og lífskjarasóknin sé komin á góðan skrið bíða ríkisstjórnarinnar og okkar alþingismanna sannarlega ærin verkefni umbætur og ábyrg ríkisfjármála og efnahagsstefna verða áfram eitt meginstefið í verkefni stjórnarinnar nú tekur einnig við tími uppbyggingar áður en kjörtímabilinu lýkur þurfum við að sjá enn frekari hagvöxt þannig að atvinnuleysi verði að hámarki fjóra til fimm prósent árið tvö þúsund og þrettán eins og sameiginlegt markmið ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins gera ráð fyrir það er í rauninni óskiljanlegt og óþolandi að aðilar vinnumarkaðarins haldi því í síbylju fram að ríkisstjórnin hafi ekki staðið við sinn hluta kjarasamninga staðreyndirnar tala einfaldlega sínu máli í þessum efnum af þeim fjörutíu og fjórum atriðum sem tiltekin eru á vefsíðum ríkisstjórnarinnar hafa tuttugu og fjögur þegar verið uppfyllt og nítján eru í góðum farvegi sú spurning er áleitin hafa tilgangi og hvaða hagsmunum það þjónar hjá samtökum atvinnulífsins að halda uppi linnulausum áróðri og rangfærslum gegn ríkisstjórninni og verkum hennar engin ríkisstjórn hefur glímt við viðlíka erfiðleika og náð viðlíka árangri og það stöðugt með samtök atvinnulífsins á grímulausri stjórnarandstöðu og así eitt er víst að ekki þjónar þetta hagsmunum þjóðarinnar ríkisstjórnin mun halda lífskjarasókninni áfram og við ætlum að gera enn betur spár benda til þess að á næstu fjórum árum muni atvinnuvegafjárfesting aukast um fimmtíu til sextíu prósent eða sjötíu til sjötíu og fimm milljarða króna það er þó full ástæða til að ætla að enn meira sé í pípunum því bærilega horfir nú með ýmis stórverkefni full ástæða er til hóflegrar bjartsýni varðandi byggingu álvers í helguvík og sömuleiðis um uppbyggingu fyrir norðan hafist ár handa við hönnun virkjana og þrír álitlegir kostir um kaupendur orkunnar hafa komið fram meðal annars um tvær kísilmálmverksmiðjur gagnaver í reykjanesbæ tekur til starfa á næstunni og benda athuganir til að gagnaversiðnaður gæti verið mjög vænlegur kostur í íslensku atvinnulífi áframhaldandi uppgangur í ferðaþjónustu samfara fjölgun ferðamanna og góðar vonir um enn aukinn afla á íslandsmiðum hafa gefið fyrirheit um áframhaldandi uppgang í okkar helstu útflutningsgreinum þá er ríkisstjórnin nú að meta hvort vel heppnuð endurreisn bankakerfisins geti skapað okkur svigrúm til enn frekari uppbyggingar og atvinnusköpunar verði niðurstaðan sú er mikilvægt að nýta arðinn sem eign okkar í bankakerfinu gefur til fjárfestinga þær fjárfestingar ættu að beinast í arðbærum verkefnum í samgöngum aðgerðum í húsnæðismálum og fjármögnun verka og sóknaráætlanir landshluta og til að styðja við rannsóknir nýsköpun og vaxtargreinar atvinnulífsins til að örva vöxt til lengri tíma er einnig brýnt að fjárfesta í mannauði og menntun þá er fyrirhugað að ráðast í viðamiklar aðgerðir í þágu ungmenna án atvinnu og aðgerðir í þágu langtímaatvinnulausra og það markmið sett á langtímaatvinnulausum verði boðin allt að fimmtán hundruð störf hjá fyrirtækjum og sveitarfélögum í sérstöku átaki endurreisn fæðingarorlofssjóðs verður einnig hafin á næstu mánuðum verður sett fram tímasett áætlun um lengingu fæðingarorlofs í tólf mánuði og hækkun hámarksgreiðslna í áföngum þá verður hraðað vinnu við framkvæmd nýrrar húsnæðisstefnu sem tryggir öryggi og fjölbreyttari valkost í húsnæðismálum og byggir á því að unnið verði að viðunandi lausn á vanda þeirra sem ekki hafa getað nýtt sér úrræði í greiðsluvanda vegna lánsveða einnig er markmið ríkisstjórnarinnar að lokið verði við endurskoðun laga um almannatryggingar og frumvarp lagt fram um það á haustþingi árið tvö þúsund og tólf þá bíður okkar hér á þingi það mikilvæga verkefni að ljúka umfjöllun um frumvarpið um breytingar á stjórnarskránni og ríkisstjórnin styður þau áform að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu um nýja stjórnarskrá eftir umfjöllun stjórnskipunar og eftirlitsnefndar alþingis um frumvarp stjórnlagaráðs hæstvirtur forseti að lokum vil ég nefna þau mikilvægu verkefni sem fram undan eru í auðlindamálum þjóðarinnar við reiknum með að sameign þjóðarinnar á auðlindum verði tryggð með breytingum á stjórnarskránni í samræmi við tillögu stjórnlagaráðs þar um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða verði lagt fram á næstu vikum og stefnt er að afgreiðslu þess á yfirstandandi þingi mikilvægt er að lög tryggi varanlegt eignarhald og fullt forræði þjóðarinnar á auðlindum sjávar jafnræði við úthlutun veiðiheimilda og þjóðin fái sanngjarnan arð af eign sinni þá verður nýskipan í orku og auðlindamálum innleidd ný nýframlagðri orkustefnu verður fylgt eftir þannig að við nýtingu orkuauðlinda verði borin virðing fyrir umhverfi náttúru og sérkennum landsins og að þjóðin njóti arðs af sameiginlegum orkuauðlindum mikilvægt er að ekki verði hróflað við eignarhaldi ríkisins á orkufyrirtækjum rammaáætlun um verndun og nýtingu vatnsafls og jarðvarma verðum við að afgreiða á alþingi ásamt nýrri náttúruverndaráætlun síðast en ekki síst er markmið okkar að stofnaður verði auðlindasjóður sem fer með ráðstöfun arðs af auðlindum í eigum þjóðarinnar

ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn kemur til þings með endurnýjuðum og auknum krafti ljúka þeim mikilvægu uppbyggingar og endurbótaverkefnum sem hér hefur verið lýst með sama hætti og hún hefur lokið að mestu björgunarleiðangrinum eftir hrunið mikla